Evidentemente pedimos a las autoridades venezolanas, como no podía ser de otra manera, que se esclarezcan cuanto antes las acusaciones, graves, contra el señor Ledezma sobre su posible participación en la preparación de un golpe, garantizando un procedimiento judicial justo y respetando sus plenos derechos fundamentales. Dicho esto, quiero recordar que en Venezuela la violencia se agrava, entre otras cosas, por la existencia de una parte de la oposición que pretende no hacer caer al Gobierno en las urnas, sino en las calles y a través del sabotaje y esto, a partir del resultado de las elecciones en el año 2013, en algunos momentos se ha agravado.

La pregunta que yo quiero hacer aquí al Parlamento es si seremos capaces de contribuir a ello o si vamos a asistir a otro ejercicio de una causa general contra el país como ya se hizo con la última moción que fue aprobada por este Parlamento. Creemos sinceramente que la mejor contribución que podemos hacer es apoyar la misión de UNASUR y la misión que realizarán los Cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador en los próximos días, y espero que la Alta Representante también contribuya a apoyar esa misión, porque, evidentemente, en el Pleno de marzo tenemos dos opciones o hacer esa causa general o apoyar los esfuerzos de UNASUR para una despolarización de la situación en Venezuela.